I když si nejsem jist průzračností motivů architektů koncepce Východního partnerství, chtěl bych věřit, že chystaný summit posílí jednotu Evropy a nepovede k vytváření nějakého nového sanitárního kordonu kolem Ruska. Byl bych rád, kdyby si před cestou do Varšavy vyjednavači za Evropskou unii přibalili do kufru odhodlání sjednocovat Evropu od Irska po Ural a snahu napomáhat řešení takových problémů, jako je malý růst ekonomiky některých partnerských států. A také odhodlání pomáhat řešit spory, jako je ten kolem Náhorního Karabachu. Velmi bych ocenil, kdyby se vyjednavači za Evropskou unii naučili poslouchat své partnery a zbavili se nutkání jim neustále radit.